Madame la Présidente, j'ai bien sûr voté contre le rapport Hamon qui est encore pire que la proposition de la Commission sur la fiscalité de l'épargne car, contre toute logique, une majorité de ce Parlement mais qui est loin de représenter la majorité des membres de ce Parlement a voté pour abolir le système de la retenue à la source qui fonctionne,

Je veux bien admettre que la plupart des membres ici n'avaient pas une bonne connaissance du dossier, sinon ils n'auraient pas pu voter pour abolir un système qui est efficace, peu coûteux et qui assure que tout le monde paie des impôts